Señor presidente, me gustaría decir que este nuevo Mecanismo Conectar Europa para los próximos siete años, tal y como nos ha llegado a este Pleno, es para nuestro Grupo bastante decepcionante. Además de la rudeza con la que se han conducido las negociaciones entre los ponentes alternativos, nos parece que este Mecanismo significa perder muchas oportunidades de progreso. Por un lado, declina establecer estándares sanitarios y medioambientales para evitar la contaminación electromagnética.

Señorías, sabemos que el gas natural licuado, el gas licuado del petróleo, va a estar en el mix energético a corto plazo, pero de ahí a ser neutrales en cuanto al fomento de la tecnología o las infraestructuras, me parece que es hacernos trampas al solitario, porque en pocos años las energías de cero emisiones son las que van a primar. En tercer lugar, obvia reforzar los criterios climáticos de los proyectos, lo que nos impide cumplir el Acuerdo de París, y encima seguirá financiando macroestructuras ampliamente rechazadas por la población, como el túnel bajo los Alpes para el TAV entre Lyon y Turín.